Dus niet dralen maar budget bepalen is wat onze mensen vragen. Het tweede punt is de ongekende korting op het Cohesiefonds, 46 deels omdat we het goed gedaan hebben, omdat de economieën zijn gegroeid in met name de nieuwe lidstaten, maar toch.

Het kan niet zo zijn dat we een scheef Europa krijgen.